Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen!

Wir brauchen starke zentrale europäische Strukturen, die den Sachverstand und die Detailkenntnisse der Mitgliedstaatenorgane nutzen, aber im Notfall auch Durchgriffsbefugnisse haben. Der Bürger erwartet alleine vor dem Hintergrund der enormen steuerlichen Belastung, der er durch diese Krise ausgesetzt ist, dass hier zügig, schnell und sachgerecht entschieden wird. Den Bürger interessiert es wenig, wenn auf nationaler Ebene Machtspielchen getrieben werden, wo es ausschließlich um die Frage geht, wer was entscheidet. Was der Bürger will, ist, dass effektiv entschieden wird, dass Probleme gelöst werden. Es ist objektiv so, dass dann, wenn es in einer Notfallsituation um Maßnahmen geht, diese auf europäischer Ebene zentral geregelt und entschieden werden müssen, wenn die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten nicht ausreichend ist und nicht funktioniert. Das liegt auch der Linie der Entscheidungen der G 20, der G 8, der Staats und Regierungschefs, leider nicht auf der Ebene des Rates. Der Rat macht in klein klein, kleines Karo. Das ist keine akzeptable Politik für die Bürger.